Hvala, predsedujoči. spoštovani kolegice in kolegi! preden predstavim stališče poslanske skupine Socialnih demokratov. k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga v parlamentarno proceduro vložili poslanke in poslanci SDLŠ-a, SDS-a bi želel poudariti naslednje. Danes se moramo vsi na tem mestu, ne glede na to, iz katere stranke prihajamo, ne glede na to, ali smo koalicija in opozicija, zavedati, da imajo vsebine, obravnavane pred tem zborom, različno težo za posledice oziroma različno težo posledic za ljudi. So teme, ki postajajo nalašč priročne za to, da posamične politične stranke, da ne rečem konsolidirajo svojo volilno bazo na način zagovora svojih ideoloških tez. Potem se, žal, povečini hranijo s čustvi ljudi. Četudi nimajo tolikšnega vpliva na njihovo vsakodnevno življenje, pa sprožajo neke žolčne politične debate, ki so bolj ali manj namenjene samo političnim strankam oziroma služijo kot neka identifikacijska koda stranke. So pa vsebine, ki bi morale biti absolutno zaščitene pred vsakršnim strankarskim navijaštvom, naslanjanjem in podajanjem rokohitrskih rešitev v smislu Aladinove čudežne svetilke, češ, duh iz nje bo rešil vse naše želje. To so vprašanja, ki terjajo največjo mero politične in družbene odgovornosti, še posebej tedaj, ko govorimo o sistemskih zakonih, katerih vsaka sprememba, čeprav se zdi morda na prvi pogled neznatna, vpliva na razmerja med vsem skupinami in deležniki tega zakona, katerih spremembe moramo zato v prvi vrsti načrtovati v obziru do vseh teh deležnikov, ne samo enega dela njih. In, spoštovane kolegice in kolegi, le malo zakonov vsebuje takšno najvišjo politično odgovornost. Ko pa vse, te naštete elemente poskušamo ubesediti z enim zakonom, sem prepričan, da je na najvišjem rangu našega odgovornega ravnanja prav Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Treba si je priznati, da ko se pogovarjamo o tem zakonu, ne moremo razpravljati zgolj o zakonski materiji kot rezultatu nekih bolj ali manj uspešnih političnih odločitev. Ta zakon odslikava veliko več, od ekonomske slike Slovenije danes, desetletja nazaj, prednosti in slabosti vzpostavljenega zavarovalniškega in solidarnostnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in seveda ne gre mimo demografskih trendov, ki so že vrsto let izjemno zaskrbljujoči. Upam si trditi, da je pokojninska zakonodaja tisti prvi test ekonomske, pa tudi socialne, na koncu in morda najpomembneje, pa tudi politične zrelosti neke družbe, ki se je akumulirala skozi desetletja. Vse našteto se danes skupaj z mnogo napačnimi odločitvami kaže skozi krivične in za naše upokojence in upokojenke izjemno težke situacije. Potem se ne da odpraviti čez noč, kljub temu da verjamem, da si to želimo vsi v tej dvorani. In tako je sistem socialne varnosti naših državljank in državljanov, žal, postal stalni in nujni spremljevalec pokojninskega sistema, ki, kot ga poznamo v Sloveniji, temelji na zavarovalniškem principu in bi kot tak moral našim državljankam in državljanom zagotoviti človeka dostojne pokojnine, pa jih, žal, za veliko večino njih ne. Še več, v Sloveniji je zavoljo več dejavnikov vrsto let oziroma kar desetletje ostajala tendenca po zaostrovanju pokojninske zakonodaje. Pa ne toliko zaradi nečimrnosti politike, temveč v veliki meri vsled negativnih demografskih in tudi drugih, tudi ekonomskih trendov. Prvi, torej demografski trendi, ostajajo še naprej negativni, medtem ko so se ekonomski po hudi krizi zadnja leta obrnili navzgor. So pa, spoštovane kolegice in kolegi, žal, tekom let, v slovenski politiki pokojnine postale prvokategorna politična tema, vendar, žal, pogosto zaradi napačnih razlogov. Malokdaj je namreč pri tem vprašanju zaznati največjo mero politične odgovornosti, pokojnine, žal, ostajajo prevečkrat le orodje cenenega političnega marketinga. In prikladna vsebina všečnih licitacij, brez realnega premisleka, kako vsem upokojencem in upokojenkam sedanje in prihodnjih generacij, s pokojninami, ki so jih trdo prigarali, zagotoviti človeka dostojno življenje. Vsi, spoštovane in spoštovani, ne glede na to, ali smo ali nismo v preteklosti sodelovali pri pripravi ali sprejemu pokojninske zakonodaje, se moramo danes zavoljo velikih stisk premnogih naših upokojencev nehati sprenevedati in svoje politične interese postavljati pred interese naših upokojencev. Glede na očitek predlagatelja o manku reformnega zagona sedanje in prejšnjih vlad pa je zanimivo, da se prav oni, ki so največji kritiki vlade, sprememb pokojninskega sistema lotevajo z napačnega konca, parcialno, pomanjkljivo. Še posebej me skrbi, da tudi brez pravega uvida, kaj bodo predlagane spremembe prinesle ne samo tistim, na katere se nanašajo, torej prejemnikom invalidskih pokojnin in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, temveč tudi ostalim upokojencem. To je najhitrejša pot načenjanja že tako šibkega osnovnega principa, na katerem temelji naš pokojninski sistem, govorim o sistemu zavarovalništva, ki ima vgrajeno solidarno varovalo, če se temu lahko tako reče. In naše upokojenke in upokojenci, ki so leta, desetletja vplačevali v pokojninsko blagajno, ne moremo z nikakršnimi opravičili pomiriti, zakaj ima premnogo njih izjemno nizke pokojnine, s katerimi v jeseni svojega življenja životarijo iz meseca v mesec. V dobronamernosti popraviti vse te krivice pa smo se že prevečkrat ujeli prav v past rokohitrskega in parcialnega reševanja zatečenega stanja. Ne samo na področju pokojnin, temveč tudi na socialnem in plačnem področju brez pogleda na reakcije celotnega sistema, ki je potem potemtakem resda na prvo žogo dal neke učinke, dolgoročno pa je vzpostavil še več nepravičnosti ali celo slabši položaj za mnogo naših državljank in državljanov. Pa če se vrnem k današnjemu predlogu. Nemoč je oporekati temu, da so invalidske pokojnine, kot tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja, prenizka. Da, žal premnogo upravičencev s temi prejemki prepogosto ne more dostojno živeti. Ne moremo pa tudi mimo tega, da so nizke tudi ostale pokojnine, tiste, ki jih prejemajo naše državljanke in državljani ob polni pokojninski dobi, ko so štirideset in več let plačevali v pokojninsko blagajno. Zavarovalni sistem pa mora vzpostaviti neki balans med plačnimi prispevki in višino pokojnine. Invalidska pokojnina je v današnjih okoliščinah odmerjena višje kot starostna pokojnina, v pokojninsko dobo pa se šteje tudi tako imenovana fiktivna doba za odmero pravic iz invalidskega zavarovanja. Ne smemo pozabiti, da ima naš sistem vzpostavljene tudi socialne varovalke, da so lahko prejemniki invalidske pokojnine upravičeni do varstvenega dodatka denarne socialne pomoči. Vsem naštetim ne gre opravičevati razlogov proti višjim invalidskim pokojninam, ki so mnogokrat pod osnovnim zneskom minimalnega dohodka. Ne, še več, poudariti velja, da si vsi naši upokojenci zaslužijo pokojnine, ki bodo zagotavljale dostojno življenje. Tega ne bomo deležni z enkratnim in rokohitrskim spreminjanjem pokojninske zakonodaje. Predlog pred nami, pa bi bilo kljub pasti rokohitrstva danes izjemno težko zavreči, če ne bi bili predvideni ukrepi za celovitejšo spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pristojno ministrstvo nam je namreč te ukrepe predstavilo, med katerimi kot ključnega Socialni demokrati prepoznavamo dvig odmernega odstotka za pokojnine, kar bo vsem skupinam upokojencev prinešlo, prineslo boljši položaj. Torej ne smemo prejemnikom invalidskih pokojnin, kot predvideva ta predlog, ne samo prejemnikom invalidskih pokojnin, ko predvideva ta predlog, temveč tudi starostnih, vdovskih in družinskih ter nadomestil iz naslova invalidskega zavarovanja. Če se osredotočim prav na te invalidske pokojnine, je tako predvideno, da se bo odmerni odstotek teh v primeru, da je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, zvišal na triinšestdeset procentov pokojninske osnove, v primeru poškodbe ali bolezni izven dela pa pred dopolnitvijo petinšestdesetih let pa na najmanj enainštirideset procentov pokojninske osnove. Prav tako se predvideva višja odmera nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Socialni demokrati bomo aktivno sodelovali pri usklajevanju, predvsem pri realizaciji celega paketa, katere smernice so navsezadnje določene tudi v naši koalicijski zavezi, zato bomo kljub temu, da je izjemno težko oporekati temu in podobnim predlogom za izboljšanje statusa enega, ene skupine upokojencev, izbrali težjo, a za dobrobit naših ljudi, sem prepričan, vsekakor boljšo pot, in zakona ne bomo podprli. Vemo, zavedamo se, da bomo po naš, da bodo po nas padli marsikateri očitki, a trdno smo prepričani, da bomo s celovitejšimi spremembami, ki se pripravljajo, naš pokojninski začeli izboljševati za vse, ne samo za eno skupino upokojencev, kar je edina pot k stabilnemu, pravičnemu in vzdržnemu sistemu. Kolegi, iz opozicije pa zavoljo tiste prave odgovornosti do naših državljank in državljanov prosim, da namesto populizma in kritizerstva svoje energije raje usmerijo v celovitejše konstruktivne predloge, ki bodo tem in prihodnjim generacijam prihranile žolčne razprave, kdo in kakšno pokojnino si zasluži. Vsi naši upokojenci si zaslužijo človeka dostojno pokojnino, zato, spoštovane kolegice in kolegi, enkrat za vselej pustimo takšne politične licitacije ob strani in se raje kot na žolčne razprave osredotočimo na sprejem celovitih ukrepov. Hvala lepa.